Warto przypomnieć, że w kwietniu bieżącego roku Komisja przedstawiła pakiet propozycji mający na celu usprawnienie wspólnego rynku, tak zwany akt o jednolitym rynku autorstwa komisarza Barnier.

Od czasu utworzenia rynku wewnętrznego opartego na czterech swobodach przepływu ludzi, towarów, usług i kapitału minęło już prawie 20 lat.